Signor Presidente, onorevoli colleghi, sono convinta che tra gli obiettivi più qualificanti per le istituzioni europee e per questo Parlamento vi sia quello del lavoro non solo lavoro equamente retribuito, non solo politiche che offrano a tutti gli europei la possibilità di costruire il proprio progetto di vita, ma anche e soprattutto lavoro di qualità per la salute e il benessere, appunto, dei lavoratori. Non vi è dubbio l'esposizione a sostanze cancerogene è la prima causa di malattia e di morte tra i lavoratori non protetti. Vorrei inoltre sottolineare il rischio a cui vengono esposti le lavoratrici gravide e tutti i lavoratori e le lavoratrici se esposti ai mutageni interferenti endocrini. Far prevalere dunque il principio dell'approccio precauzionale è una scelta di buon senso, oltre, ovviamente, a sottolineare la considerazione della necessità di promuovere una valutazione dei costi che incidono pesantemente sulla spesa sanitaria, ma anche su quella sociale.